Señora Miranda, me parece que la palabra hipocresía es una palabra que no es compatible con el respeto y con la cortesía parlamentaria. Aquí hacemos uso de la libertad de expresión. Y, señora Miranda, le digo que, por la palabra, el hombre es superior al animal, pero por el silencio se supera a sí mismo.